Propunerea de ridicare a regimului de vize pentru Bosnia și Herțegovina ar trebui să încurajeze această țară să facă și mai multe progrese în domeniul reformei justiției, a combaterii corupției și crimei organizate și a consolidării sistemului administrativ.

Am fost foarte surprins la Sarajevo să aud că reprezentanții societății civile ne cereau să nu sprijinim liberalizarea vizelor, pentru că, astfel, sprijinim actualii politicieni să ajungă din nou la putere. Uniunea Europeană trebuie să prezinte un program de aderare clar, realist și motivant, care să conducă toate țările Balcanilor de Vest la o cooperare regională viabilă și, prin urmare, la o reconciliere definitivă. UE trebuie să propună o serie de obiective pe termen scurt, pe care Bosnia să le poată îndeplini, astfel încât cetățenii să poată observa progresele făcute și să fie motivați să continue reforma. Un asemenea sistem ar putea fi aplicat în toate statele Balcanilor de Vest.